Oriol Junqueras n'est pas assis ici aujourd'hui parce que l'Espagne ne respecte pas ses droits politiques, et moi même je suis aujourd'hui exilé en Belgique parce que l'Espagne ne respecte pas les droits humains des leaders indépendantistes catalans.